Az európai szemeszter első évéről szóló anyagokból jól látszik, hogy a tagállamok próbálnak változtatni a bizottsági megfogalmazásokon.

Ma már minden tagállam kormánya átérzi a felelősséget, és azt is látjuk, hogy a válság sem válogat, eléri a kicsiket, de a nagyokat is. Akkor mi a probléma? Rossz a gondolat? Nem, inkább a végrehajtásban látom a problémát. Csupa sablon értékelést olvastam nyugdíj, strukturális reform, költségvetési szigor, mindenhol és mindenhol egyformán, és papírhegyek. Csak ez a szemeszter?

Hiába a legjobb módszer, ha a tervező, a végrehajtó és az ellenőrző nem találja a közös hangot. Szeretném azt gondolni, hogy a tagállamok nem öncélúan teszik a könnyítéseket, hanem azért, mert világos és egyszerű képlet, nem tudnak többet tenni a válságos időszakban, nincsen több lehetőségük adósságprobléma, költségvetési gond vagy éppen gazdasági lassulás. Ezért kérdésem a Bizottság felé készen állnak e egy olyan javaslattal, amelyben a jövőben át tudják adni a jobb gyakorlatokat, persze nem egy statikus környezetben, hanem egy dinamikus, válsággal teli időszakban. Az európai szemeszter gazdasági koordinációs szerepe csak akkor lehet működőképes, ha közösen meghatározott értékek és célok mentén konszenzusos alapon működik, abban meghatározó, kiemelkedő szerepet kap az Európai Parlament, az egyetlen olyan intézmény, amely függetlenül meg tudja tartani a demokratikus kontrollt, úgy a Bizottság, mint a tagállamok felett.